háttvirtir alþingismenn komið er nú að lokum síðasta fundar alþingis á þessu hundrað fertugasta og öðru löggjafarþingi samkomulag varð um það milli þingflokkanna á sumarþinginu að efna til þessara september funda áður en nýtt þing kæmi saman en hundrað fertugasta og þriðja löggjafarþing verður sett þriðjudaginn fyrsta október eftir tæpar tvær vikur þá verður fjárlagafrumvarp lagt fram svo sem kveðið er á um í fertugustu og annarri grein stjórnarskrárinnar en í fyrsta sinn mun þá reyna á nýtt ákvæði þingskapa um að samhliða fjárlagafrumvarpi verði lögð fram frumvörp um breytingar á lögum sem útgjöld og tekjur fjárlagafrumvarpsins byggjast á frá upphafi lá ljóst fyrir að þinghaldið að þessu sinni stæði alls í sex daga og það hefur staðist hér hafa farið fram málefnalegar umræður um fjölmörg mál innan þess nauma stakks sem þinginu var skorinn þó svo að pólitískur ágreiningur hafi komið skýrt fram í umræðum einkenndust þær af hófstillingu og málefnalegu innleggi þingmanna þá hafa nefndir starfað jafnt að úrvinnslu þingmála sem til þeirra var vísað og undirbúningi verkefna vegna lagasetningar sem gera má ráð fyrir að verði á dagskrá þingsins á komandi vetri ekki er vafi á því að þetta mun verða til gagns við þingstörfin sem hefjast í byrjun næsta mánaðar á þessum stutta tíma nú á haustdögum hefur alþingi verið starfsamt fimmtán óundirbúnum fyrirspurnum hefur verið svarað fram hafa farið fimm sérstakar umræður á þeim sex þingdögum sem hér hafa verið lögð var áhersla á það af forseta að allir þingflokkar sem þess óskuðu ættu þess kost að hefja slíka umræðu og gekk það eftir þá bárust sex skrifleg svör ráðherra við fyrirspurnum sem bornar voru upp á sumarþingi fjögur frumvörp voru lögð fram og tvö þeirra hafa orðið að lögum loks voru fjórar þingsályktunartillögur auk þingfrestunartillögu lagðar fram mælt var fyrir þremur þeirra og þeim vísað til viðeigandi þingnefndar auk þingfrestunartillögunnar sem hefur verið afgreidd nefndarfundir voru um það bil þrjátíu og fimm og stóðu í fjörutíu og sjö klukkustundir samtals einnig fóru nokkrar nefndir í vettvangsferðir og heimsóttu stofnanir og fyrirtæki

starfsfólki alþingis þakka ég sömuleiðis fyrir þeirra mikilvægu störf hæstvirts fjármála og efnahagsráðherra starfandi forsætisráðherra bjarni benediktsson tekur til máls